Zuerst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei der Berichterstatterin für die gute Zusammenarbeit bedanken. Vielen Dank an dieser Stelle! Ich denke, das Thema Jugendarbeitslosigkeit hat inzwischen wirklich eine Top Priorität. Das war lange nicht so.

Das hat sich geändert, weil man erkannt hat, dass wir es nicht zulassen können, dass uns hier eine ganze Generation wirklich verloren geht. Insofern finde ich es auch sehr gut, dass dieser Bericht tatsächlich den Schwerpunkt auf Handlungsoptionen legt, weil das nämlich genau der Punkt ist, wo wir jetzt aktiv werden müssen. Es wurde viel geredet, jetzt müssen wir aktiv werden! Und genauso unterschiedlich wie die Gründe für diese Arbeitslosigkeit der jungen Menschen sind, genauso unterschiedlich müssen auch die Ansatzpunkte sein. Es gibt nicht das eine Rezept, mit dem sozusagen das Problem gelöst wird. Und dazu gehört natürlich das Thema Mobilität.

Natürlich muss man manchmal auch junge Menschen dazu ermutigen, vielleicht einmal in ein fremdes Land zu gehen, in einen anderen Mitgliedstaat.

Es ist eine Möglichkeit, kurzfristig den jungen Menschen auch eine Chance für die Zukunft aufzuzeigen. Auch das Thema Selbständigkeit ist eine Möglichkeit, die man nicht von vornherein komplett ausschließen sollte.